Wir haben innerhalb von sieben Monaten die Roaming I Verordnung verabschiedet.

Heute wurde hier oft betont, dass es um die Preise geht. Das möchte ich bestreiten. Wir regulieren hier keine Preise, sondern wir deklarieren, ab wann die Bürgerin und der Bürger einen Anspruch hat, vor Missbrauch geschützt zu werden. Wir haben beim Daten Roaming auf die Industrie vertraut. Sie hat uns versprochen, dass hier dramatische Reduktionen anstehen.

Ich möchte mich hier bedanken, dass das bis 2014 auf 200 Euro sinkt.